El futuro de Europa son los jóvenes de hoy. Eso es un hecho y no lo puede cambiar nadie.

Los problemas del desempleo juvenil son distintos según las zonas de Europa.

La solución es que es una crisis europea y tiene que tener un enfoque europeo. Y para eso, si hablamos de crecimiento, pues el crecimiento debe permitir financiar educación, no solo formación

lanzar inversiones preferentemente en las zonas, no en los países, en las zonas de grandes bolsas de desempleo juvenil y, por supuesto, fortalecer la movilidad.